Wenn wir das nicht tun, werden wir sehr unglaubwürdig. Wir müssen die Mitverantwortung, ja auch die Mittäterschaft einzelner Mitgliedstaaten ansprechen und aufarbeiten. Dazu haben wir im Menschenrechtsausschuss in der letzten Woche eine umfassende Anhörung abgehalten.